Évek óta vár reformjára a költségvetés bevételi oldala. A Lisszaboni Szerződés azt mondta, saját forrásokból kell a bevételt biztosítani.

Évek óta mondják a szakemberek, hogy rugalmatlan az európai költségvetés, az Európai Unió ettől béna kacsa. Hát akkor miért nem csinálunk rugalmas költségvetést? Nem lehet gúzsba kötve reagálni, hétéves költségvetés gúzsába kötve reagálni egy gyorsan változó világ kihívásaira, de nem lehet felrúgni azokat az európai alapelveket sem, mely szerint a véleménykülönbségeket nyílt vitában kell megoldani és kompromisszummal. Elfogadhatatlan, hogy legyenek államok, amelyek nem hajlandók tárgyalni sem! Ez az európai szellem végét jelenti. Mi továbbra is nyitottak vagyunk a tárgyalásokra, s a felelősség a tárgyalásra képteleneké. Azt mondják egyesek, hogy nem szabad politikai kérdéseket összekötni költségvetési kérdésekkel.

Az egész Európai Unió története erről szól! Tessék egy kicsit tanulmányozni! Mi itt a polgárokat képviseljük, és nem tudunk a szemükbe nézni azzal, hogy újra meg újra gyönyörű blöfföket tárunk eléjük 2020 as program, Lisszaboni Program és nincs hozzá, a megvalósításához eszköz. Ez így nem mehet tovább! Nem a Tanács vitatkozik a Parlamenttel!